heyra háttvirtur þingmaður pétur h blöndal sem er líklega búinn að vera í ríkisstjórn var ekki háttvirtur þingmaður í ríkisstjórninni nítján hundruð níutíu og eitt þegar við háttvirtur þingmaður var í þeim flokki sem myndaði ríkisstjórn og stóð hér að þeirri lagasetningu og eftirlitsumhverfi sem sett var það má vel vera að háttvirtur þingmaður hafi sem ég virði oft við háttvirtan þingmann að hann fylgi sannfæringu sinni en ekki flokksaganum og í sumum þeim málum sem hann var að vitna hér til þegar verið var að setja hér lög um eftirlitskerfið sem háttvirtur þingmaður segir að hafi brugðist en hann engu að síður studdi þessa ríkisstjórn sem setti allt þetta vitlausa eftirlitskerfi sem brast og sem brást það er voða þægilegt að koma svo hér inn og af því að háttvirtur þingmaður var að vísa til icesave og alþjóðagjaldeyrissjóðsins í tíð hvaða ríkisstjórnarflokka var gengið í rauninni frá þeim grunnsamningum í ríkisstjórnartíð sjálfstæðisflokksins og samfylkingarinnar sem þá var